Za prvé, Evropští konzervativci jsou hluboce přesvědčeni o tom, že daňová konkurence je správná a je zdravá, a jakýkoliv pokus harmonizovat daňové sazby je pro nás nepřijatelný. Za druhé, tuto zprávu považujeme za průlom do systému přímého zdanění, neboť čistě z účetního hlediska, pokud v rovnici, ve které jsou dvě proměnné sazba a základ změníte jednu z proměnných, pak měníte i celkový výpočet.

Za třetí, my trváme na tom, že tento systém musí být i dlouhodobě striktně dobrovolný, má být na jednotlivých firmách, zda li se k tomuto systému připojí či ne. Měl bych celou řadu dalších poznámek, nicméně tyhle jsou zásadní.